Pour des raisons médicales, nous savons qu'il convient de ne pas bouleverser les patients dans leur environnement. Un bouleversement de l'environnement peut aggraver la maladie et ses symptômes et rendre les choses beaucoup plus difficiles. Une de nos priorités doit être absolument de permettre aux patients de rester le plus longtemps possible dans leur environnement habituel. Pour ce faire, il faut aider les familles et aider ceux dans les familles qui aident les patients. Bref, il ne faut pas laisser les familles seules. C'est un premier point. Le deuxième point concerne la recherche.

J'entends ici et là dire qu'il faut plus de moyens pour la recherche.

Mais avant tout, avant de parler de moyens, il faut parler de l'utilisation de ces moyens.

J'appelle donc la Commission à donner tout son poids au programme commun de recherche qui avait été lancé pendant la Présidence française. Enfin, je veux conclure en disant aux patients et à leur famille que les choses avancent. Qu'ils aient confiance, ils ne sont pas seuls, ils ne sont plus seuls!